Besonders erfreulich sind die Pläne für mehr Wettbewerb im Mobilfunkmarkt. Ab 2014 können sich die Kunden den günstigsten Anbieter aussuchen und Roaming Dienste separat dazubuchen, und zwar auch bei ausländischen Anbietern.

Positiv vor allem, wenn ich daran denke, dass der Binnenmarkt ja nicht immer nur Gutes gebracht hat.